Tisztelt Elnök úr! 2010 ben a magyarok szabad akaratukból elzavarták a korrupt, az országot a csőd szélére juttató és az emberek alapvető jogait lábbal tipró baloldalt, és úgy döntöttek, hogy kétharmados parlamenti többséggel ruházzák fel a Fideszt és a KDNP t. A demokratikus döntés után azonnal elkezdődött a baloldal gyűlöletkeltése, az indulatos támadások sorozata, aminek az Európai Parlament Magyarországot hazugságok tucatjaival megvádoló Tavares jelentése lett az összefoglalása. Már ebben a baloldali politikai plamfletben is benne volt az azóta folyamatosan hangoztatott összes hazugság és rágalom, kezdve az antiszemitizmus vérvádjával, a korrupcióval, a populizmus bélyegével, a sajtószabadság állítólagos halálán keresztül a jogállami intézmények ellen intézett támadásokról szóló hazugságokig.

A magyar és az európai baloldal a magyarok döntését már egyenesen provokációnak tekintette, és még vehemensebben gyalázta Magyarországot. Különösen 2015 után, amikor összeállt az EP bevándorláspárti többsége a bevándorlást elutasító Magyarországgal szemben. Ezeknek a méltatlan támadásoknak is megszületett az összefoglalása az Európai Parlamentben. Szavazási ügyeskedéssel áterőltették a Sargentini jelentést, és elindították Magyarországgal szemben a hetedik cikk szerinti eljárást. 2018 ban már torkaszakadtából gyalázkodott a baloldal, de a magyarok megint kétharmados többséggel támogatták a Fideszt. A baloldal pedig arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok nem értenek az addigi fenyegetőzésekből, ezért eljött a módszeres és kíméletlen büntetés időszaka. Nos, ezt a büntetőintézkedést hívják a baloldalra történelmileg jellemző abszurditással jogállamisági mechanizmusnak.